proti politickým protivníkům, na volební podvody, na omezování svobody slova nebo omezování a pronásledování opozice obecně. Cílem Evropské unie musí být pomoci občanům Gabonu rozvinout demokracii a občanskou společnost s důvěryhodnými a obecně akceptovanými nezávislými institucemi.

Tento postoj musí Evropská unie, a zejména ty členské státy, které mají v Gabonu vliv, důsledně uplatňovat na všech fórech a jasněji vyjádřit v bilaterálních jednáních.